Pozícia Európskeho parlamentu sformulovaná v správe pani Caroline Lukas je korektná, dobrá, a preto ju treba podporiť. Nie je totiž možné ďalej akceptovať pretrvávajúcu toleranciu vlád niektorých európskych krajín k obchodovaniu s nelegálne vyťaženým drevom, ani ich vyhýbanie sa udeľovaniu trestných sankcií za túto činnosť. Po podrobnejšom skúmaní pozícií vlád Európskej únie k uvedenému nariadeniu si človek nie je istý, či niektoré vlády sú viac reprezentantmi názorov občanov svojich krajín alebo názorov hospodárskych mafií, ktoré profitujú z nelegálnej ťažby dreva. Skutočnosť, že niektorým vládam nezáleží na potieraní nezákonnosti šedej či čiernej ekonomiky, nemôže byť pre nás prekážkou, aby sme tolerovali vandalské drancovanie lesov.

Slušní ľudia ich rešpektujú a slušné vlády by nemali mať problém s postihovaním zlodejov.